Le temps des propositions arrive à son terme et le moment est venu d'évaluer les progrès que nous avons réalisés pour la justice fiscale dans l'Union européenne. J'aimerais commencer par remercier le Parlement européen, par vous remercier tous pour votre soutien, tout au long de ce mandat. Nos deux institutions sont devenues des alliés naturels dans le combat contre la fraude et l'optimisation fiscale. Nous avons très régulièrement échangé, ici ou à Bruxelles, dans le cadre d'auditions et de différentes commissions spéciales et les rapports que vous avez publiés ont nourri nos discussions et nos réflexions sur la justice fiscale. Il était absolument impératif d'agir pour renforcer la justice fiscale dans l'Union européenne. Ces dernières années, les scandales à répétition ont révélé les carences de nos règles fiscales, visiblement incapables de lutter contre la fraude et l'optimisation fiscale.

nous avons placé, j'en suis convaincu, l'Union européenne à la pointe de ce combat. Depuis 2014, nous avons réussi à faire adopter quatorze propositions, dont huit contre la fraude et l'optimisation fiscale. Malgré le verrou de l'unanimité, c'est plus que ces vingt dernières années. Notre action s'est articulée autour de trois priorités. Le premier pilier pour la justice fiscale a été la transparence. L'absence d'information est toujours, vous l'aurez noté, au cœur des scandales fiscaux. Les fraudeurs jouent de la culture du secret, de l'espèce de zone grise qui entoure les pratiques fiscales et j'ai donc agi pour mettre un terme à l'opacité fiscale en Europe. Notre proposition la plus emblématique est sans doute l'obligation de transparence pour les intermédiaires fiscaux. Nous visons ici les banques, les cabinets d'avocats ou de conseil, qui sont souvent les grands architectes de l'optimisation fiscale et qui vendent à leurs clients des schémas fiscaux quelquefois aux frontières de la légalité. Cette directive va obliger les intermédiaires fiscaux, à partir de 2020, à transmettre leurs schémas de planification fiscale à leurs administrations fiscales nationales. L'objectif n'est pas de surveiller pour punir, mais de donner aux administrations fiscales les moyens d'identifier les failles de leur législation et de les corriger. Ensuite, nous avons aboli le secret bancaire de l'Union européenne. Les différents scandales fiscaux je pense notamment au dernières révélations dites CumEx ont montré que certaines entreprises, ou certains contribuables, tiraient profit du manque de coordination entre les administrations fiscales pour échapper à l'impôt, et il fallait y remédier. Dès 2014, nous avons donc généralisé l'échange d'informations entre les administrations fiscales en Europe et celui ci est désormais obligatoire et automatique dans la grande majorité des cas chaque État membre doit transmettre à tous les autres les informations indispensables sur les comptes, sur les accords fiscaux entre États et entreprises, et sur les impôts payés par les multinationales dans chaque pays. Enfin, la transparence passe par l'échange d'informations, mais aussi par un dialogue renforcé entre les États membres sur leurs pratiques fiscales et, vous le savez, le fait d'utiliser la fiscalité comme un moyen pour attirer les entreprises et les contribuables les plus nantis n'est pas l'apanage de quelques îles situées ici ou là.

Et si la concurrence fiscale est légale, la concurrence déloyale, elle, ne l'est pas, ou plutôt elle ne doit pas l'être. Nous nous sommes attaqués frontalement à ce problème. En mars dernier, la Commission a, pour la première fois, identifié sept pays membres dont les systèmes fiscaux sont utilisés dans le cadre de montages, disons, d'optimisation fiscale agressive.

L'objectif n'est pas de punir, il n'est pas de stigmatiser, mais de contribuer à la création d'un cadre fiscal qui soit juste et moderne, qui assure la compétitivité de l'Europe au niveau mondial, tout en protégeant les intérêts des 500 millions de citoyens européens. Le deuxième pilier de mon action pour la justice fiscale a été le renforcement de la coopération internationale. Nous savons depuis longtemps que les paradis fiscaux dans le monde sont les relais indispensables de la fraude et de l'optimisation fiscale. En réaction, les vingt huit ministres des finances ont adopté, pour la première fois, une liste noire des paradis fiscaux dans le monde.

Pourtant, quelques mois après, il est clair que la voix européenne s'est fait entendre. La quasi totalité des juridictions identifiées ont pris, et c'était là l'objectif, des engagements précis et crédibles pour sortir de la liste noire. La qualité d'une liste noire ne se juge pas à sa longueur, elle se juge aux efforts faits pour ne pas y figurer.

L'Union européenne s'est aussi imposée comme un leader mondial en matière de bonne gouvernance fiscale.

2. Nous participons aux travaux de l'OCDE et du G20. Aujourd'hui, je m'intéresse particulièrement aux propositions du groupe de travail de l'OCDE, publiées fin janvier, concernant la révision des règles d'imposition des bénéfices et l'instauration, à laquelle je crois, d'un taux minimum effectif.

Le troisième et dernier pilier de mon action pour la justice fiscale a été la modernisation des règles fiscales européennes. J'ai très tôt réalisé que l'obsolescence des règles fiscales européennes engendrait des situations d'injustice et d'inégalité fiscale intolérables. J'ai donc lancé un grand chantier pour moderniser le cadre fiscal européen.

et d'autre part, l'assiette commune consolidée d'impôt sur les sociétés, qui permettrait à des entreprises d'opérer dans le marché unique aussi simplement qu'à l'intérieur d'un seul pays, est aussi un très grand projet.

Aujourd'hui, les bénéfices, pourtant énormes, des entreprises numériques sont peu, voire pas du tout taxés dans l'Union européenne. Cette situation est évidemment inacceptable, j'ai donc présenté deux propositions pour garantir une fiscalité équitable de l'économie numérique dans l'Union européenne.

Et c'est un risque pour l'intégrité de notre marché unique. Je termine par une considération d'avenir. Le dossier dit DigiTax illustre bien les limites de l'unanimité. J'espère que nous aurons un accord en mars. La présidence roumaine y travaille, je l'en remercie, mais je sais que c'est compliqué.

Très concrètement, cela permettrait à l'Union européenne de réagir plus vite et plus efficacement et cela permettrait, demain, de renforcer la légitimité démocratique des décisions fiscales prises dans l'Union européenne. Demain, soyez en conscients, Mesdames et Messieurs les parlementaires, si le passage au vote à la majorité qualifiée était décidé, le Parlement européen serait colégislateur et les intérêts de tous les Européens seraient mieux représentés. Cela me paraît important, au moment où le désir de représentation et la soif de démocratie des Européens sont si forts. C'est la raison pour laquelle je sais qu'il y a des élections qui arrivent je suggérerais modestement aux partis politiques de se pencher sur cette question s'il y avait demain une très large majorité, ici, sur tous les bancs, pour réclamer ce passage, cela changerait la donne. Et certains ministres que j'ai vus hier ou à l'Ecofin, très réticents, ne pourraient pas ne pas en tenir compte. Enfin, cela permettrait d'élargir le champ d'action de la politique fiscale en Europe. Nous pourrions poursuivre des objectifs sociaux plus larges, tels que la protection de l'environnement, au moyen d'une taxation des activités polluantes ou la régulation des marchés financiers ou bien une taxation des transactions financières. J'appelle le Parlement européen à s'emparer franchement de cette proposition, à faire vivre le débat il ne va pas se conclure maintenant parce que c'est aussi une façon, pour cette institution, de renforcer son autorité. Voilà, Mesdames et Messieurs les députés et, j'ose le dire, chers amis, la fiscalité est un instrument privilégié pour renforcer la justice dans l'Union européenne. Je regrette aujourd'hui que nous ne l'utilisions pas pleinement, alors même que le besoin de justice est de plus en plus fort chez beaucoup d'Européens, à quatre mois d'élections dont nous connaissons tous l'importance, j'appelle les États membres à s'emparer de ces sujets pour envoyer un signal fort à nos concitoyens et les convaincre, si besoin était, davantage encore de l'utilité de l'Europe. Mais là, nous avons un beau cas d'utilité de l'Europe sans Europe, nous ne pouvons pas lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, et l'Europe a montré qu'elle pouvait être un instrument efficace.